Európska únia totiž bola vytvorená členskými štátmi ako inštitúcia, ktorej združené štáty zverili výkon istej časti vlastných kompetencií s presvedčením, že ich výkon v rámci tejto inštitúcie bude uskutočňovaný efektívnejšie a koordinovanejšie. Na výkon týchto kompetencií preto dávajú členské štáty Európskej únie zo svojich rozpočtov potrebné finančné prostriedky. Kontrolou nad pridelenými financiami tak členské štáty regulujú aj aktivity Európskej únie, a preto rozumiem tým vládam členských štátov, ktoré si tento mechanizmus dohľadu nad aktivitami inštitúcií Európskej únie chcú aj naďalej ponechať.